Monsieur le Président, chers collègues, j'ai voté contre le renouvellement du mandat du Forum de la gouvernance de l'internet. Tant pour le climat que pour les droits de l'homme ou l'internet, on peut constater l'inefficacité de ces projets globaux.

Au moins, pourrait on s'entendre ici pour que l'internet ne soit pas sous l'emprise de telle ou telle agence gouvernementale américaine, mettant en péril nos libertés. Mais quand la Commission déplore cet état de fait, c'est pour regretter de ne pas exercer, elle même, une surveillance générale sur les Européens.